Der gesamte Ratifizierungsprozess des Verfassungsreformvertrags von Lissabon war eine Tragödie für die Demokratie und auch für die Europäische Union. Lassen Sie mich vielleicht als jungen, neuen Abgeordneten sagen Wir hatten mit Volksabstimmungen für alle Bürger in der Europäischen Union die historische Möglichkeit, dass wir das sehr elitäre Reißbrettprojekt Europäische Union mit den Menschen in Europa verschmelzen.

Ganz im Gegenteil. Sie haben klipp und klar gesagt Nein zu mehr direkter Demokratie, nein zu Bürgerbeteiligung. Da kann ich nur sagen Demokratie ist etwas anderes.

Dafür stehen wir, dafür treten wir ein.